Ik was toen zeven jaar oud. Dus ik zal niet beweren dat ik dat bewust heb meegemaakt, maar ik kan wel terugkijken op wat er de afgelopen 25 jaar gebeurd is. Als er één ding vaststaat, is dat we hier in Europa en zeker in het Europees Parlement volledig overtuigd zijn van de potentiële meerwaarde van financiële participatie voor werknemers. Werknemers voelen zich meer betrokken bij het bedrijf, zijn meer verbonden aan de langetermijnperspectieven van het bedrijf en ze zijn meer gemotiveerd om zich in te zetten voor dat bedrijf. Dat zie je dan tegelijkertijd ook terug in de betere resultaten die ondernemingen daardoor behalen. En dat leidt weer, zoals de commissaris zelf al terecht opmerkte, tot meer banen, meer werkgelegenheid. Dus dat is allemaal goed. Tegelijkertijd zien we dat in de afgelopen 25 jaar systemen van financiële participatie van werknemers zich in verschillende lidstaten op verschillende manieren en in een verschillend tempo ontwikkeld hebben. Zeker waar het gaat om de fiscale en sociale wetgeving zijn er ontzettend veel verschillen in Europa, en met het toenemen van de interne markt, met het toenemen van bedrijven die grensoverschrijdend opereren, zien we ook dat het aantal grensoverschrijdende obstakels toeneemt. Ik ben dan ook blij met het plan van de Europese Commissie, het vijfpuntenplan, met name waar het gaat om het verhogen van de bewustwording en het verstrekken van betere informatie, want we willen met z'n allen toe naar meer financiële participatie in een goed kader met adequate bescherming van de werknemers, maar we hebben daar als Europa,

1 Hoe kunnen we voorkomen dat in sommige gevallen financiële participatie in de plaats komt van al bestaande medezeggenschapsstructuren?

En hoe ziet u bijvoorbeeld het participeren van werknemers met tijdelijke contracten?